Nonostante l'Italia non faccia parte di Airbus, a farne le spese saranno i suoi vari settori, in particolare il lattiero caseario, che con l'aeronautica non hanno nulla a che vedere. Oggi gli Stati Uniti hanno il coltello dalla parte del manico e per fermare i loro dazi non basteranno certamente i richiami allo spirito di collaborazione euroatlantico. Il fantomatico interesse europeo è una pia illusione. Merkel e Marcon sono attenti solo al proprio interesse nazionale, esattamente quanto Trump. In questa Unione europea i guai dell'Italia, come l'invasione migratoria, li deve pagare l'Italia, mentre i problemi dell'asse franco tedesco, delle banche e di Airbus, in definitiva vengono pagati da tutti i paesi europei.